Normaal gesproken sta ik hier altijd met een betrekkelijk negatief verhaal. Maar vandaag gaat het over een historisch Nederlands voorzitterschap en kan ik positief zijn, want het voorzitterschap het afgelopen halfjaar is niet vormgegeven door de Nederlandse regering, maar door het Nederlandse volk en ook het Britse volk. Zij hebben met hun democratische stem definitief de onttakeling van de EU ingezet. Naar de landen toe die de aankomende jaren de voorzittershamer mogen hanteren, zou ik zeggen stop met moeilijk doen en eindeloos zoeken naar een manier om je te profileren.